að það standi í dagskránni að þetta sé gagnvart kínversku þjóðinni því að tíbetar eru svo sannarlega kínverskir en þetta er sem sagt tillaga til þingsályktunar um framferði kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinni með mér á þessari þingsályktun eru háttvirtir þingmenn helgi hrafn gunnarsson jón þór ólafsson elín hirst svandís svavarsdóttir óttarr proppé margrét gauja magnúsdóttir guðmundur steingrímsson brynhildur pétursdóttir og páll valur björnsson vil ég þakka þeim öllum fyrir að vera með á ályktun sem már finnst afar mikilvæg mjög mikilvæg

ályktar að lýsa yfir þungum áhyggjum af vaxandi ofbeldi og kúgun kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinni og hvetur til að endurmenntunarþvingunum verði hætt tafarlaust þvinganirnar hafa meðal annars leitt til þess að hundrað tuttugu og tvö tíbetar hið minnsta hafa kveikt í sér í örvæntingu síðan í mars tvö þúsund og ellefu að því er skjalfest hefur verið alþingi fordæmir vaxandi hörku gagnvart friðsamlegum mótmælum í tíbet undanfarna mánuði þar sem fjölmargir mótmælendur hafa verið myrtir og særðir lífshættulega alþingi hvetur kínversk stjórnvöld til að aflétta herkví í tíbet og til að hleypa alþjóðafjölmiðlum og alþjóðamannréttindasamtökum hindrunarlaust og án afskipta inn í landið alþingi hvetur kínversk stjórnvöld til að standa ekki í vegi fyrir því að sameinuðu þjóðirnar geti ákveðið að senda sendinefnd til að kanna mannréttindabrot í tíbet jafnframt hvetur alþingi kínversk yfirvöld til að hefja opinberar friðar og samningsviðræður við sérstaka sendinefnd dalai lama alþingi hvetur íslensk stjórnvöld til að bjóða að vettvangur friðarviðræðnanna verði hérlendis til dæmis í höfða þessar kröfur eru ekki háleitar þetta eru eðlilegar kröfur þetta eru eðlileg tilmæli og með ólíkindum að við höfum ekki beitt okkur frekar fyrir því að það ógjörningaveður sem hefur verið yfir tíbesku þjóðinni síðan kínversk yfirvöld réðust þar inn já það er ótrúlegt hve lítið hefur verið fjallað um það bæði hérlendis og erlendis ég man að þegar ég byrjaði að vekja athygli og mótmæla því sem var að gerast í tíbet í kringum ólympíuleikana að þá gerði ég leit á helstu fjölmiðlum að fréttum sem tengdust tíbet

fyrir því að við vissum eitthvað um þessa þjóð að við vissum um eitthvað hvað hefur gerst þar og hvað er að gerast það vildi svo til að stuttu eftir að ég kom hér fyrst inn á alþingi árið tvö þúsund og níu að ja þau stórtíðindi gerðust hérlendis að dalai lama kom til íslands því miður var það svo að hvorki forseti landsins né þáverandi forsætisráðherra vildu hitta dalai lama það átti heldur ekki einu sinni að taka á móti honum sem þjóðhöfðingja heldur senda hann með leigubíl frá keflavíkurflugvelli og niður í bæ þannig voru móttökurnar ég vona að núverandi ríkisstjórn sýni þessum málaflokki meiri áhuga sér í lagi út af því að það er verið að leggja til að við undirritum samningana við kínversku kommúnistastjórnina í janúar því vil ég gera þingmönnum það ljóst að sú óskhyggju að smáríkið ísland geti haft einhver áhrif með þessum tvíhliða viðskiptasamningi á þau óhugnanlegu mannréttindabrot sem hafa átt sér stað í kína

linni við erum í raun og veru ef við gerum ekki neitt til að sýna að okkur er ekki sama að kvitta undir áframhaldandi mannréttindabrot það er bara þannig þess vegna finnst mér sérstakt ánægjuefni að það séu þingmenn úr öllum flokkum nema reyndar framsókn með á þessari ályktun mér finnst það gefa mér smávon ég ætla að lesa hér greinargerðina með þessari þingsályktun fjölmörg þjóðþing hafa ályktað um síversnandi ástand í tíbet þar á meðal bandaríska ítalska og japanska þingið svo og evrópuþingið þá hafa tólf handhafar friðarverðlauna nóbels þar á meðal desmond m tutu og lech walesa sent frá sér bréf til forseta kínverska alþýðulýðveldisins þar sem hvatt er til þess að friðarviðræðunum við fulltrúa tíbesku þjóðarinnar verði haldið áfram ég vil vekja athygli á því að þetta átak átti sér stað fyrir ári síðan og enn hefur ekki neitt gerst kínversk yfirvöld fást ekki til þess að ræða við sérstaka sendinefnd dalai lama til þess að finna friðsamlega lausn á

herseta kínverskra yfirvalda í tíbet hefur staðið í yfir sextíu ár og á þeim tíma hefur ríkisstjórn alþýðulýðveldisins kína innleitt miskunnarlausa stefnu aðlögunar og kúgunar mannréttindi eru markvisst fótum troðin gagnvart tíbetum þeir eru sviptir öllum rétti til pólitísks frelsis að tala sitt eigið tungumál og iðka þjóðmenningu sína ekkert raunverulegt trúfrelsi er í tíbet það kostar til að mynda fangelsisvist að eiga ljósmynd af dalai lama tíbetum er kerfisbundið haldið frá atvinnustarfsemi atvinnutækifærum og aðgengi að menntun vegna þjóðernis tíbeska þjóðin vex ekki eins og aðrar þjóðir heldur hefur fjöldi tíbeta staðið í stað um langa hríð tíbeska þjóðin er orðin að minni hluta í sínu eigin landi eina leiðin til að viðhalda þjóðmenningu þessarar merku þjóðar er í útlegð en blæbrigði tungumálsins sögur og söngvar fjara út dag frá degi forseti flutningsmenn hafa áhyggjur af grófum mannréttindabrotum gagnvart tíbetum eins og til dæmis þvinguðum ófrjósemisaðgerðum á tíbeskum konum nauðungarflutningum hirðingja af hjarðlandi í einangrunarbúðir kerfisbundinni afneitun á rétti munka og nunna til að iðka trú sína án afskipta pyndingum og morðum á pólitískum föngum

þátttakendum í mótmælaaðgerðum árið tvö þúsund og átta sjálfsíkveikjurnar sem eru því miður að aukast sýna gríðarlega örvæntingu fram hefur komið ítrekað að litið er á þær sem einu leiðina til að vekja athygli á síversnandi ástandinu og algeru fálæti heimsbyggðarinnar gagnvart hljóðlátri en markvissri útrýmingu þjóðar og þjóðareinkenna í rúm sextíu ár hefur heimurinn horft fram hjá mannréttindabrotum í tíbet gagnvart tíbesku þjóðinni ekki verður annað ráðið en að kínversk yfirvöld standi fyrir skipulegri útrýmingu á tíbesku þjóðinni og menningu hennar í því máli telja flutningsmenn að alþingi beri að taka afstöðu sér í lagi vegna þess að hingað koma í heimsóknir æðstu embættismenn kínverska alþýðulýðveldisins með reglulegu millibili við íslendingar höfum siðferðislega skyldu samkvæmt fríverslunarsamningi okkar við kína sem mun taka gildi snemma árs tvö þúsund og fjórtán að benda kínverskum yfirvöldum á að við sættum okkur ekki við mannréttindabrot af því tagi sem rakin hafa verið í greinargerðinni